Les critiques ont culminé tant la croissance est atone et le chômage élevé, il atteint des niveaux désespérants chez les jeunes. Alors que le populisme gronde un peu partout sur le continent, le FMI et l'OCDE s'inquiètent de la stagnation de la zone euro.

Voté avant le scrutin, ce cadre n'a manifestement pas suscité l'adhésion des électeurs.

Est il raisonnable de nous enfermer dans un tunnel budgétaire rigide, insensible aux conjonctures, comme aux accidents de parcours? Dans une large mesure, les crédits 2015 régleront des opérations lancées en 2012 ou 2013! Alors que l'Europe est sous la menace d'un collapsus économique, une telle inertie prive le budget de réactivité. Sommes nous enfin prêts à mettre en œuvre une flexibilité spécifique et maximale dès le budget 2015? En second lieu, je veux à nouveau tirer la sonnette d'alarme à propos du décalage qui se creuse entre les crédits d'engagement et les crédits de paiement.

2013. Et pourtant les traités interdisent à l'Union de s'endetter. Or, c'est bien une dette sournoise qui prend corps et met en difficulté les opérateurs.

Il ne peut s'agir d'opérations qui, en tout état de cause, auraient été financées par les marchés. Si l'Europe entend avoir un effet moteur, cela signifie qu'elle doit assumer un risque, et cette prise de risque trouve impérativement son expression dans le budget. Puisque chacun reconnaît l'urgence, quelle va être la traduction budgétaire en 2015? La crédibilité du président de la Commission est en cause. En conclusion, je souhaite exprimer avec force mon souhait que le budget 2015 ne soit pas la simple prolongation des budgets antérieurs, portant la marque d'un nouveau coup de rabot dans les crédits de paiement. L'Europe est en crise, l'Europe est en danger, nous avons été élus pour la remettre d'aplomb et redonner confiance aux Européens.